frú forseti það kemur fram í skýrslunni og ég hef rætt það áður að alþingi víkkaði heimildirnar og ég tel að hafi verið mistök vegna þess að stjórnirnar voru ekki nógu hæfar það er allt í lagi að víkka rammann

að menn nálguðust rammann af sjálfu sér bara vegna þess að hlutabréfin hækkuðu svo mikið án þess að menn keyptu neitt þetta voru ein rökin sem við heyrðum

sem eru að segja rammann varðandi mistök hjá stjórnunum sjálfum þá held ég að það sé ekki spurning að skýrslan segir að það urðu mistök menn tapa ekki svona þvílíkum peningum í alls konar gerninga sem þeir fara út í án þess að hafa gert mistök ég get ekki séð það menn eiga að viðurkenna þá mistök nákvæmlega eins og ég viðurkenni mistök á því að eiga þátt í því eitt af sextíu og þrjú að hafa víkkað þessi mörk það voru mistök en að sjálfsögðu ber gerandinn sem vinnur innan markanna miklu miklu meiri ábyrgð á því sem hann er að gera heldur en sá sem setur mörkin það er bara fráleit hugsun að fara að kenna stjórnmálamönnum um það þegar menn keyptu bréf í einhverjum vafasömum